Er spricht sich für eine wehrhafte Politik Europas aus. Spricht er sich auch für eine einheitliche europäische Armee aus? Und das Zweite Er spricht sich auch für mehr energiepolitische Unabhängigkeit aus.